búast má við atkvæðagreiðslum upp úr klukkan ellefu að lokinni umræðu um annað dagskrármálið fjármálafyrirtæki í framhaldi af því verður settur nýr fundur til að gera málið að lögum forseti vill vekja athygli á því að gert verður hádegishlé milli klukkan eitt og tvö í dag vegna fundar í forsætisnefnd klukkan tvö í dag fer fram umræða utan dagskrár um stöðu hæstaréttar íslands í ljósi málaferla fyrir landsdómi málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson dóms og mannréttindaráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund klukkan fjórtán þrjátíu flytur forsætisráðherra munnlega skýrslu um viðbrögð ríkisstjórnarinnar við skuldastöðu heimilanna og stendur umræðan í klukkustund